Gospođo predsjednice, Unija i države članice na razne načine podupiru i štite pojedine domaće industrije. Takve prakse kratkoročno poboljšavaju našu globalnu konkurentnost, ali dugoročno nemaju pozitivne učinke. Koliko težimo zaštititi svoje vidjelo se i u pregovorima o TTIP u iz kojih su neke industrije od starta bile izuzete. Ne treba nas stoga čuditi to što i drugi posežu za sličnim rješenjima kako bi bolje prošli u trgovinskoj razmjeni.

Iako i Europa često izabire protekcionizam umjesto slobodnog tržišta, slažem se da se moramo zaštititi od netržišnih ekonomija u kojima se političkim dekretom smanjuje cijena sirovine ili rada. Kvaliteta ovog prijedloga je u tome što on ne daje mandat Komisiji da nasumično odabire one kojima će otežavati izvoz u Uniju, već za njezino djelovanje moraju postojati konkretni razlozi u vidu velikih poremećaja u cijeni.